núverandi fyrirkomulag eignarhalds á nýju endurreistu bönkunum er sjálfsagt að fara hér yfir það mál það er mikill misskilningur að það sé á nokkurn hátt sambærilegt við einkavæðingu ríkisviðskiptabankanna á sínum tíma tvö þúsund og tvö og þær aðferðir sem þar voru viðhafðar hið rétta í þessu máli er að viðskiptabankarnir voru aldrei nema að mjög takmörkuðu leyti í eigu ríkisins þeir tveir það er arion og íslandsbanki sem nú eru að uppistöðu til í eigu innlendra eignarhaldsfélaga sem aftur eru í eigu skilanefnda viðkomandi gömlu banka þeir fengu sitt eigið fé frá skilanefndunum þegar það var loksins myndað eftir flóknar samningaviðræður um uppgjör milli gömlu og nýju bankanna eina féð sem ríkið lagði þeim til var upphafshlutaféð um sjö hundruð milljóna króna til hvers banka og eftir stendur lítill eignarhlutur ríkisins á grunni þess í þeim tveimur bönkum sem skilanefndirnar völdu að eiga þegar kom að fjármögnuninni kom það fé frá skilanefndunum og aðeins var á pappírnum um tímabundna forfjármögnun bankanna að ræða frá ríkinu það gekk strax til baka á grundvelli samninganna bankarnir störfuðu á grundvelli undanþágu frá fjármálaeftirlitinu og þannig varð þessi niðurstaða til eignarhaldið er mjög skýrt það er íslenskt eignarhaldsfélag sem aftur er í eigu skilanefnda viðkomandi banka á bak við skilanefndina er að sjálfsögðu kröfuhafar í bú gömlu bankanna það liggur núna fyrir og er að verða endanlega skýrt með því að kröfulýsingarlistar hafa verið meðhöndlaðir og teknar til greina kröfur það eru stórir erlendir bankar það eru erlendir fjárfestingarbankar og sjóðir það eru innlendir aðilar svo sem lífeyrissjóðir og innlendir fjárfestar sem eru að uppistöðu til kröfuhafar í búin í landsbankanum sá nítján prósent eignarhlutur sem þar er í eigu eignarhaldsfélags sem aftur er í eigu skilanefndar landsbankans þar starfa á bak við kröfuhafar í gamla landsbankann hverjir skyldu það nú væntanlega verða sem þar verða fyrirferðarmestu kröfuhafarnir sem fá eitthvað upp í sínar kröfur það verða væntanlega íslenska hollenska og breska ríkið þannig að þessu leyti til liggur þetta mjög skýrt fyrir það er á misskilningi byggt að þarna sé eitthvað ófrágengið eða lausir endar það er rétt að minna á það að fjármálaeftirlitið hefur tekið algerlega út þetta fyrirkomulag og tók sér í það vandaðan og drjúgan tíma það er ekki fyrr en það hefur metið þetta fyrirkomulag fullnægjandi að eigendurnir séu sem sagt er fitch and proper þetta séu hæfir aðilar til að fara með eignarhald í banka sem það er gefið grænt ljós á fyrirkomulagið þetta er að sjálfsögðu væntanlega tímabundið ástand þessar eignir búanna verða væntanlega seldar með einhverjum hætti á komandi árum eða því gerum við ráð fyrir en þá fer um það að íslenskumlögum á hverjum tíma þurfa eigendurnir að uppfylla íslensk lög um eignarhald á bönkum þau lög stendur nú til og er að hluta til þegar búið að herða háttvirtir þingmenn mega ekki tala hér eins og þeir séu ekki meðvitaðir um að fyrir þinginu liggur frumvarp um fjármálafyrirtæki sem tekur í veigamiklum atriðum á þessum málum setur eignarhaldið á bönkum nýjarskorður kemur í veg fyrir það krosseignarhald sem áður viðgekkst bannar

á sem eru að reyna að ári þetta tortryggilegt finnst mér það fátækleg málsvörn gagnvart hinu liðna að þetta sparaði íslenska ríkissjóðnum um tvö hundruð til tvö hundruð fimmtíu milljarða króna í útlögðu fé í bundnu fé í bankakerfinu og tilheyrandi vaxtakostnað á hverju einasta ári það kemur mér spánskt fyrir sjónir ef sjálfstæðisflokkurinn hefur skipt svo algjörlega um skoðun að hann sé á móti þessari ráðstöfun því talsmenn sjálfstæðisflokksins fögnuðu þessu hér mæltu með þessu hér samtök atvinnulífsins og fleiri aðilar úti í samfélaginu töldu þetta góða niðurstöðu gleymum ekki líka að þessu fylgdi að það tókst að ná samkomulagi við kröfuhafana við náum þarna tengingu við erlenda banka á fjármálamarkaði í stað þess að vera í ágreiningi við þessa aðila og taka áhættu af málaferlum við þá þannig að það var margt sem vannst í einu með þessari lausn við spöruðum ríkissjóði stórfellda fjármuni á mikinn vaxtakostnað við náðum samkomulagi um uppgjör milli gömlu og nýju bankanna við náðum betri friði við kröfuhafasamfélagið og ég held þetta sé vænlegri framtíð fyrir bankana sjálfa íslenskan fjármálamarkað ætli sé ekki alveg nóg fyrir íslenska ríkið að vera yfirgnæfandi eigandi meiri hluta stæra bankans þar sem er landsbankinn með um helming af markaðnum og stefna í að verða stór eigandi að mestu leyti að sparisjóðakerfinu í landinu